à quelques kilomètres d'ici, en Allemagne, et qu'est ce qu'on y entend? Qu'il faut agir. Tout le monde sait qu'il faut agir. Mais que faisons nous concrètement pour respecter les objectifs de la COP 21 et limiter le réchauffement à deux degrés d'ici la fin du siècle? Tout le monde sait que, pour cela, il faut notamment que le secteur des transports réduise enfin ses émissions de CO2 qui ont augmenté de 30 depuis

Eh ben non, car il y a un petit groupe qui résiste, ce sont les constructeurs automobiles, eux seuls refusent de voir la réalité en face. Hélas, avec votre proposition, peu ambitieuse, ils peuvent dormir tranquilles. Pourquoi vous contenter de fixer un objectif de 30 de réduction des émissions de CO2 alors que plusieurs pays européens vous réclament cette réduction de 40 d'ici

Votre proposition n'est pas à la hauteur des enjeux. Des enjeux qui concernent les citoyens, puisqu'on ne règle pas la question de la pollution, les salariés, puisqu'on ne pose pas les bases d'une reconversion durable de la filière en Europe, et les consommateurs européens, qui ne peuvent toujours pas bénéficier d'une vraie mobilité propre. Alors, je ne vous parle pas des générations futures, je vous parle des générations présentes, mes chers collègues, de ces enfants qui sont dans vos cours d'école et qui respirent la pollution, de ces gens qui ont découvert il y a deux ans qu'ils étaient victimes d'une gigantesque arnaque au diesel et à qui vous demandez aujourd'hui de faire confiance aux constructeurs automobiles. L'urgence climatique, elle est là. Nous savons tous que nous dansons sur un volcan. Si Trump a décidé de ne rien faire, eh bien l'Europe, elle, doit être capable d'être le leader dans l'action, alors on vous accompagnera dans votre action, parce que nous ne pouvons plus parler du réchauffement climatique, mais de péril climatique.